Chciałem pogratulować panu Chichesterowi świetnego sprawozdania, a przede wszystkim wyrazić uznanie dla Komisji Petycji za wielką i bardzo ważną pracę, którą wykonuje pracę, która trochę pozostaje w cieniu prac innych komisji, tych merytorycznych, które zajmują się projektami

Natomiast Komisja Petycji spełnia niesłychanie ważną rolę tę rolę właśnie kontaktu, dialogu z obywatelami Unii Europejskiej. To w tej komisji można poznać, jak funkcjonuje prawo europejskie w odniesieniu do konkretnych ludzi.

Bardzo wielu ludzi zwraca się z petycjami, natomiast komisja jest tylko jedna i oczywiście jej praca, bardzo ważna, jest zbyt skromna w stosunku do tych potrzeb. I należałoby rozważyć tak na przyszłość, czy na przykład rozpatrywaniem petycji w jakimś zakresie nie powinny się zająć również komisje merytoryczne, aby tych petycji mogło być więcej rozpoznanych. Sprawozdanie jest bardzo dobre, aczkolwiek trochę może brakuje w nim takiej informacji, jaka jest skuteczność tych petycji, co udało się dzięki tym petycjom zmienić, co obywatele, którzy się zwracają do Parlamentu z petycjami, dzięki temu osiągnęli. Pragnę również zwrócić uwagę na potrzebę takiej reakcji na te petycje, które zostały uznane za niedopuszczalne. Oczywiście możliwości rozpatrywania petycji są ograniczone, one ściśle mogą dotyczyć tych spraw wynikających z prawa europejskiego, ale chodzi o to, aby ci obywatele, którzy zwracają się z petycjami tymi, które nie mogą być rozpoznane w Parlamencie też uzyskiwali jakąś satysfakcję. I wydaje się, że przekazywanie na przykład tych petycji do odnośnych władz krajowych z jakimś takim gestem zainteresowania się, co się z nimi dalej dzieje, byłoby też pożądaną rzeczą.